El aislamiento para Europa no es una opción.

Unidos somos más fuertes, pero nuestra política exterior común necesita —como usted decía, señora alta representante— voluntad política, es decir, profunda convicción de que es mejor actuar conjuntamente. Y, lamentablemente, en la Europa de hoy aumentan la fragmentación y la división, y la toma de decisiones también se ralentiza por ello, y tenemos que añadir, además, el obstáculo de la unanimidad.

Como muchos veníamos reclamando en un mundo tan complejo, con tantos conflictos, crisis, tensiones, la Unión Europea no puede ser solamente un poder blando.